este querido país. No solamente la última noticia de la muerte de un niño de catorce años en unas manifestaciones, sino también la detención del alcalde de Caracas, que creo que ha traspasado los límites de lo que tiene que ser el respeto al ejercicio de un cargo electo. La convivencia de autoridades políticas elegidas de distinto signo, de distinta sensibilidad, debe ser normal en democracia y también debe serlo que estas autoridades estén protegidas por el imperio de la ley. Para ser una democracia no basta solo con celebrar elecciones democráticas, debe respetarse también a la oposición y debe protegerse a aquellos ciudadanos que comparten lo que defiende la oposición. Los partidos políticos, las organizaciones políticas deben trabajar con libertad en un sistema democrático y no se puede criminalizar a los dirigentes políticos como está sucediendo en Venezuela en algunos casos con los líderes de la oposición. Creemos, además, que la polarización política, la crispación, no ayuda en nada a resolver los verdaderos problemas que tiene el país. Y al expresar esta opinión no estoy conspirando contra Venezuela, al contrario, desde mi punto de vista, actúo y hablo como defensora y amiga de los venezolanos. No es nuestra misión tampoco dar recetas a Gobiernos soberanos, a países soberanos, pero sí pensamos que todos los representantes políticos venezolanos deberían construir un espacio de diálogo, democrático, real, porque será la única manera de poder abordar los problemas que en este momento afrontan. Hay que defender a los demócratas, y un alcalde elegido por sus ciudadanos es un cargo al que hay que apoyar y defender. No sé si en Venezuela hay presos políticos, lo que sí sé es que hay muchos políticos que están presos.

Y, como presidenta de la Subcomisión de Derechos Humanos de este Parlamento, y creo que represento a una gran mayoría de nuestros colegas, creo que debemos pedir la liberación del alcalde de Caracas y de los demás políticos detenidos. Así lo recomendó en agosto el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas y asimismo se ha manifestado la Organización de Estados Americanos en su Comisión Interamericana de Derechos Humanos ayer mismo. La OEA manifiesta su preocupación y expresa al Gobierno de Venezuela que es incompatible con los estándares internacionales que los civiles estén presos en cárceles militares.

En definitiva, creo que el Parlamento Europeo debe unir su voz a la voz de todos los demócratas venezolanos para que construyan un verdadero marco de diálogo y que sea posible el desarrollo de la democracia en Venezuela.